Ei fac parte, așa cum se știe, din categoria cea mai vulnerabilă a populației din Zimbabwe, o țară care, dincolo de situația economică extrem de dificilă, cunoaște dificultăți politice semnificative. De la crearea sa în februarie 2009, guvernul de uniune din Zimbabwe nu a făcut foarte mult pentru a ameliora situația persoanelor și, în particular, a persoanelor evacuate în 2005. Cred că răspunsul sau reacția noastră la această situație este foarte clară guvernul din Zimbabwe trebuie să acționeze în conformitate cu obligațiile sale internaționale. Aceasta înseamnă încetarea și respectiv prevenirea expulzărilor forțate. Pe de altă parte, sigur că ne dorim cu toții ca democrația să fie restaurată în Zimbabwe.